porque esto supone que los campos de golf puedan volver a recibir ayudas y que el dinero acabe en manos de quienes acaparan la tierra y no generan riqueza para el pueblo. Tememos, también, la vía libre para que el dinero de la PAC vaya a las compañías financieras, algo que entendemos solo va a ayudar a continuar aumentando la especulación del mercado con la comida, mientras que en el mundo mueren cada día cuarenta mil personas de hambre. Dicen que quieren fortalecer el papel de los productores en la cadena de valor. Sin embargo, establecen controles para no anular la competencia, no vaya ser que los productores tengan realmente algún poder para poner en jaque las ganancias de las grandes distribuidoras.

Necesitamos una política agroalimentaria común que ponga en el centro la defensa de los derechos de los campesinos y la visión de las mujeres. Más valor a quienes pueden mitigar la lucha contra el cambio climático y menos poder para las grandes corporaciones y el agronegocio.